Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, le chargeur universel pour les téléphones et les tablettes, cela fait dix ans que c'est dans les tuyaux de Bruxelles.

J'ai ici avec moi le communiqué de vos services de 2009 la Commission se félicite de l'engagement de l'industrie de fournir un chargeur universel pour les téléphones portables.

En effet, si je souhaite charger mon téléphone avec des câbles d'autres marques, cela n'est toujours pas possible. La Commission interfère souvent dans nos assiettes, dans nos limites de vitesse ou dans nos systèmes de retraite, mais dans les cas où elle pourrait se rendre utile elle est inutile, voire inactive. Pardon, mais nous ne pouvons pas continuer à subir les pressions d'Apple, qui dépense plus de deux millions d'euros en lobbying par an. En 2010, vous auriez pu imposer les prises Nokia, qui était de loin le premier constructeur mondial de téléphones mobiles.

Donnez ce dossier à Greta Thunberg ou à n'importe lequel de nos 16 millions de chômeurs, cela ira peut être plus vite.